Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente du Conseil, je ne sais pas si la France peut servir de pont entre l'Allemagne et l'Italie, mais il ressort de cet échange un point extrêmement important, sur lequel, pour ma part, je voudrais insister. Le choix qui a été fait par les chefs de gouvernement de confier la supervision à la Banque centrale européenne est une décision importante. La Commission, cela a été dit, et je tiens aussi à le souligner, a travaillé de manière remarquable, dans des délais très brefs, et le choix fondamental qui a été fait est un choix qui n'était pas évident. Il consistait à dire qu'on confiait toute la supervision bancaire fonction qui, dans une démocratie doit être placée sous un contrôle démocratique à une institution qui a une très forte crédibilité, qui a beaucoup d'autorité en matière monétaire et financière, mais qui, jusqu'à présent, était totalement indépendante.

Pour ma part, je tiens à dire que je crois qu'un bon travail a été fait. Les rapporteurs ont été particulièrement diligents et on a essayé de faire pour le mieux.

D'autres choix auraient pu être faits, peut être plus conformes à l'esprit du marché intérieur, et on se retrouve avec ce débat.

Je pense qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à ce qui a été dit dans une réunion.

Il est un peu regrettable qu'on ait introduit, dans un domaine où il y a le marché intérieur, des procédures de vote qui créent des clusters entre certains États et d'autres et, pour ma part, je ne souhaite pas qu'on aille encore plus loin dans des compromis bancals qui permettent, certes, d'associer les pays de la zone euro et les pays extérieurs à la zone euro, ce qui est tout à fait souhaitable, mais ce qui se fait selon des modalités peu claires. C'est donc, tout bien considéré, un grand pas en avant, dont je remercie tous ceux qui l'ont porté par rapport, notamment, à ce qu'on avait voulu faire dans la supervision en